Predsedujoči, prijavil sem se za proceduralno zaradi tega, ker nisem zlorabil svojega govora. Ostal sem na temi svojega poslanskega vprašanja, pri tem, da je postopkovni predlog ob podajanju poslanskega vprašanja iz poslanskih klopi, predsedniku, predsedniku vlade prav namenjen zahtevi za splošno razpravo. Jaz sem pač te tri minute, ki sem jih imel na voljo, namenil ne zgolj, formalnim zahtevkom za splošno razpravo, ampak sem ta zahtevek napolnil še z vsebino. Tako da mislim, da tu ni prišlo do nikakršne, do nikakršne zlorabe. Še enkrat ugotavljam, da niste podali proceduralnega predloga